Madame la Présidente, le dernier Conseil européen a montré que les chefs d'État ou de gouvernement ont compris les messages que nous envoyons depuis des mois. L'accord trouvé hier soir au Conseil sur la révision de la directive sur le détachement des travailleurs le montre. La lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale est la priorité en Europe.

En matière de contrôle de flux migratoires et de lutte contre l'immigration illégale, il s'agit d'insister sur le renforcement et l'application des accords de réadmission avec des pays étrangers et, surtout, de conditionner les aides européennes à des résultats tangibles, car les pays tiers ont aussi une part de responsabilité.

Les citoyens attendent aussi des résultats concrets pour leur sécurité. La Commission a récemment annoncé la mobilisation d'un fonds de plus de 100 millions d'euros pour financer des équipements de lutte contre les menaces dans des lieux publics.

Mais, pour que l'efficacité soit de mise, il faudra que la coopération structurée permanente lancée en juin dernier soit une réalité partagée par tous les États membres, en parallèle à l'élaboration d'un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. Je déplore, cependant, le manque de clarté dans nos relations extérieures. Dans les conclusions du Conseil, une seule ligne est dédiée à notre relation avec la Turquie. Bien que des intérêts communs nous rassemblent, trop de différences fondamentales nous séparent de ce pays. Sortons enfin de l'ambiguïté et de l'hypocrisie. Les citoyens et les acteurs économiques attendent de la clarté. Disons une bonne fois pour toutes que le partenariat avec la Turquie ne passera pas par une adhésion à l'Union européenne. Enfin, pour le Brexit, il y a certes de la diplomatie, mais aussi une dimension politique. Respectons pleinement nos lignes rouges et, surtout, divorçons d'abord avant de stabiliser une relation d'avenir. C'est en étant clairs sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons que nous ferons avancer une Europe avec cohérence.